Frau Präsidentin! Die jüngste Aufregung über die Lieferung deutscher U Boote an Israel ist meines Erachtens einigermaßen skurril, weil Berlin seit langem bei weltweiten Rüstungsexporten einen der vorderen Plätze belegt. Überdies sollte uns klar sein, dass sich ein Land wie Israel nicht diktieren lässt, ob und wie es geliefertes Waffenmaterial ausstattet oder umrüstet. Natürlich werden daher einmal mehr Stimmen laut, die totale Rüstungsexportverbote fordern. Derartige Forderungen sind aber nicht zielführend, wenn man bedenkt, dass gerade für den Waffenhandel ein gigantischer Schwarzmarkt existiert. Die bevorstehende UNO Konferenz über einen internationalen Waffenhandelskontrollvertrag mag also nützlich sein für den Aufbau eines Systems, das die Einhaltung von Waffenembargos verbessert. Sie wird indessen aber dem illegalen Waffenhandel nicht wirklich Einhalt gebieten können. Und gegen diesen gilt es meines Erachtens verstärkt vorzugehen, statt in den EU Staaten Waffenproduzenten und Händler sowie Millionen von Sportschützen und Jägern mit neuen Vorschriften zu schikanieren, mit Vorschriften, die keinen tatsächlichen Sicherheitsgewinn bringen.